Madame la Présidente, je propose un amendement oral après le paragraphe 1. Je le lis demande la libération immédiate et sans condition de tous les humanitaires de la section belge de Médecins sans frontières qui ont été enlevés hier, dans leur bureau de MSF Belgique à Saraf Umra, à 200 km à l'ouest d'El Facher, la capitale du Darfour Nord.